Monsieur le Président, face à la submersion migratoire, l'Union européenne a fait preuve de son angélisme habituel en ouvrant ses frontières en grand.

Mais, dans son affolement, l'Union vient de commettre deux erreurs à la suite des sommets de La Valette et du G20. La première concerne la Turquie. L'Union lui accorde trois avantages pour qu'elle accepte de garder sur son sol les 2 millions de réfugiés syriens qui s'y trouvent, 3 milliards d'euros, des visas pour permettre aux Turcs d'entrer en Europe et la relance du processus d'adhésion à l'Union. C'est trop cher payé et c'est faire trop naïvement confiance à un État qui nous a trahis, en jouant un double jeu avec Daesch. Nous perdrons nos 3 milliards et nous aurons dans l'Union, les Turcs, les Syriens et la Turquie. La seconde erreur concerne l'Afrique. L'Union lui accorde 1,8 milliard d'euros pour l'aider à gérer ses flux migratoires et ses 15 millions de réfugiés. Elle a ainsi réussi l'exploit de vexer les Africains, qui n'ont pas manqué de comparer cette somme avec les 3 milliards offerts à la Turquie.

Faible avec ses faux amis, arrogante avec ses partenaires potentiels, l'Union prouve, hélas, une nouvelle fois qu'elle est incapable de gérer la crise migratoire. La conclusion s'impose l'Union n'est plus crédible, elle n'est pas la solution du problème, elle est le problème. Il est urgent de la remplacer par une Europe des nations respectueuse de la souveraineté des États.